Señora Montserrat, yo creo que usted debería respetar las normas que este Parlamento ha aprobado. Y usted debe conocer que hay una directiva que impide a los cargos públicos, especialmente si son diputados en ese Parlamento, atacar la presunción de inocencia.

¿A qué delitos usted se refiere que yo he cometido para hacer semejante afirmación en esta Cámara? Dicho esto, creo que los Estados deben cumplir las leyes, sí.